Madame la Présidente, un plan de relance ne peut pas s'envisager sans la confiance, la confiance des Européens retrouvée.

Cette confiance passe notamment par une souveraineté retrouvée de l'Europe, dans des domaines aussi stratégiques que le numérique, l'alimentation, la défense, la sécurité ou encore, bien sûr et on l'a vu, la santé, le secteur de la santé.

Cette autonomie retrouvée, cette souveraineté, elle est digne aussi de confiance pour les Européens. C'est par ce biais là que nous pourrons, je pense, donner un souffle nouveau à l'ensemble de l'Union européenne.